Señor Presidente, hace bien el señor Daul en confiar en la democracia de los socialistas porque somos sin duda un Grupo, quizá no el más importante pero no menos importante que ningún Grupo, que ha defendido siempre la democracia en Europa. Y que la estamos defendiendo en otros países donde hay gobiernos a los que el Grupo Popular suele respetar y suele proteger, incluso en este Parlamento. El señor Daul nos preguntaba si somos rehenes de alguien. Nosotros no somos rehenes de nadie, somos servidores de nuestros valores y nuestros principios democráticos.